virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir þá skýrslu sem hér var flutt stjórnvöld hafa sannarlega staðið frammi fyrir miklum vanda um þetta eru allir sammála það hafa riðið yfir íslenskt samfélag gríðarleg áföll undanfarna mánuði og við erum enn í óðaönn við að greiða úr þeim fjölmörgu viðfangsefnum sem við er að fást og það skyldi enginn gera lítið úr vandanum þó að við hefðum í raun ekki neitt eitt vandamál annað en það sem við erum að ræða um hér í dag væri vandinn samt sem áður ærinn deilan sem við erum að fjalla um hér í dag snýst um innstæðureikninga landsbankans í bretlandi og hollandi nú liggja samninga við þarlend stjórnvöld fyrir meginefni samninganna hefur verið kynnt og á næstu dögum mun þingið taka afstöðu til þeirrar ríkisábyrgðar sem hér var vikið að í máli hæstvirts fjármálaráðherra ég verð að segja að ég hefði kunnað betur

hefði ekki reynt að setja þetta mál allt í það ljós að sá samningur sem hér liggur fyrir sé svo miklum mun betri en sá sem var í burðarliðnum heldur hefði bara haldið sig við þá línu sem hann gerði undir lok ræðu sinnar og sagt að við ættum enga aðra kosti að við ættum engan annan kost en að skrifa undir samning það held ég að hefði verið heiðarlegri og raunsærri nálgun á viðfangsefnið en sú sem hann bauð hér upp á ég verð að segja fyrir mitt leyti sem fyrrverandi formaður í utanríkismálanefnd og núverandi nefndarmaður þar að mér misbýður það auðvitað gróflega þegar hingað er stigið upp og sveiflað skjali sem nefndinni eru verið neitað um aðgang að í allan vetur til rökstuðnings þeirri niðurstöðu sem fjármálaráðherrann hæstvirtur er hér að reyna að kynna auðvitað er manni gróflega misboðið þegar þessu skjali sem nefndin hefur ekki fengið að sjá í allan vetur er sveiflað hér framan í okkur sem meginrökstuðningnum fyrir því að hann sé hér að kynna góða niðurstöðu miklu betri en þá sem var í uppsiglingu þetta er ekki boðlegt fyrir þingið það er heldur ekki boðleg skýring að sá samningur sem hann er þar að vísa til hafi þannig bundið hendur stjórnvalda að það hafi ekki verið um neitt annað að ræða en að gefast upp á endanum vegna þess að hin sameiginlegu viðmið sem vitnað var til eru sjálf til vitnis um það að þau stjórnvöld sem við vorum að ræða um höfðu horfið frá þessu minnisblaði höfðu horfið frá því að gera kröfu um þetta eða um hvað voru annars hollendingar a ræða við okkur í allan vetur ef tekist hafði samkomulag strax á þeim tíma sem minnisblaðið hafði verið gert auðvitað er þetta ekki svona hin sameiginlegu viðmið sem voru grundvöllur þeirra viðræðna sem þingið samþykkti að ættu sér stað eru eini mælikvarðinn sem við eigum að nota á það hvort hér hafi tekist samningur innan þess ramma sem þingið lagði upp með hvað segir í hinum sameiginlegu viðmiðum jú ríkt tillit skal tekið til aðstæðna á íslandi hinna óvenju erfiðu aðstæðna í íslensku efnahagslífi á endanum er það eini mælikvarðinn sem við eigum að leggja á það hvort þeir samningar sem út úr þessum viðræðum hafa komið eru ásættanlegir eða ekki lengst af leið manni eins og hér væri staddur allt annar maður en sá sem tók þátt í umræðum um þetta mál í vetur allt annar maður en sá þingmaður sem þá var háttvirtur steingrímur j sigfússon nefndarmaður í utanríkismálanefnd sem skilaði sérstöku nefndaráliti þegar nefndin afgreiddi þingsályktunartillöguna og greiddi meira að segja atkvæði gegn því að farið væri yfir höfuð í þessar viðræður lagði fram sérstakt lögfræðiálit um að það kæmi engin lagaleg skuldbinding til staðar skrifaði lærðar greinar um að enn væri gat að bjarga okkur út úr þessum vanda rétt um viku áður en hann tók sæti í ríkisstjórn það dugar honum auðvitað ekki þessum þáverandi þingmanni í utanríkismálanefnd hæstvirtur fjármálaráðherra nú að koma hingað upp og leggja hendur mínar voru bundnar þetta er allt sem ég gat gert ég hefði viljað heyra miklu nánar um það hvaða vanda við stæðum frammi fyrir ef ekki yrði gengið til samninga vegna þess að samningurinn er á engan hátt viðunandi sem niðurstaða fyrir okkur þannig að hægt sé að segja með nokkrum rökum að ríkt tillit hafi verið tekið til aðstæðna á íslandi eins og lagt var upp með þar er auðvitað af nógu að taka til að sýna fram á að svo hefur ekki verið gert í fyrsta lagi vaxtakjörin sagt er að hér sé um lága vexti að ræða gott og vel við munum ræða það í nefndinni þegar þingmálið kemur fram fáum álit sérfræðinga á því hafa föstu langtímavexti er raunhæft að gera sér væntingar um í svona samningum eins og hér er um að ræða höfum þá tvennt í huga í fyrsta lagi þetta lánasafn landsbankans er í dag með breytilegum vöxtum og þess vegna er það áhætta i sjálfu sér að semja um langtíma fasta vexti miðað við þá breytilegu vexti sem lánasafn landsbankans er með í dag erum við væntanlega að taka á okkur um það bil tvö prósent vaxtamun á ári allan lánstímann takið eftir því það er gríðarlegur vaxtamunur jafnvel þó að við gæfum áður að landsbankaeignasafnið væri að höfuðstóli til jafnhátt og öll skuldbindingin þar fyrir utan eigum við að sjálfsögðu ekki að láta sem svo að hérna séum við í einhverja viðskiptasamningum við þau lönd sem um er að ræða þetta eru ekki samningar um einhver venjuleg viðskipti ég geri auðvitað miklar athugasemdir við það að menn skuli stíga hér upp fara yfir þetta mál reifa allar hliðar þess án þess að hafa fyrir því að minnast á að grunnur þessa máls er ekki sá að hér voru bankarnir einkavæddir grunnurinn er sá að innstæðutryggingakerfi evrópska efnahagssvæðisins er ónýtt það er handónýtt það rís ekki undir því hlutverki sem það var smíðað til að gegna og það er langt frá því það er líka skýringin á því að við vorum einir í okkar afstöðu á móti ríkjunum tuttugu og sjö sem vildu hafa aðra lagalega niðurstöðu þegar kemur að því að túlka reglurnar vegna þess að þeir höfðu allir eina og sömu hagsmunina á móti okkar hagsmunum það er ástæðan fyrir því að við erum hér saman komin í dag til að ræða þetta alvarlega mál það sem er líka að í þessum samningi er það að óvissan í samningnum er öll á okkar reikning öll óvissa um það hvernig vaxtamálin þróast á eignasafninu öll óvissan um það hvað innheimtist upp í eignirnar öll óvissan um það hvort neyðarlögin yfir höfuð standast mér líkar það auðvitað ekki að koma hingað upp og vera að velta upp þeim möguleika að lög sem ég tók þátt í að afgreiða muni mögulega ekki standast en við hljótum að þurfa að horfast í augu við þann veruleika að það verður reynt að hnekkja neyðarlögunum það er ekkert tillit tekið til þessa í þeim samningum sem við erum hér með til meðhöndlunar það hefði þurft að setja þak á heildarskuldbindinguna við hljótum að vera sammála um það öll og jafnvel viðsemjendur okkar að með því að setja þak á þá heildarskuldbindingu sem íslandi mundi í framtíðinni þurfa að rísa undir væri verið að taka tillit til aðstæðna á íslandi þá væri verið að setja inn tryggingu sem við gætum búið við og þyrftum þess vegna ekki að óttast til lengri tíma að kæmi í bakið á okkur það er mikil óvissa um lánshæfismatið greiðslutíminn í þessu láni er ekki sérstaklega langur og auðvitað er það þannig að öll gögn sem þingið hefur haft um þetta mál hafa verið í algjöru skötulíki og samráðið nánast ekki neitt ég segi bara einfaldlega við hæstvirtan fjármálaráðherra ég ætlast til þess þegar þetta þingmál verður rætt hér í þinginu

evrópusambandið er að hóta hvað er það sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að segja hverju eru bretarnir að hóta okkur hversu langt hafa þeir gengið í því að fá einstökum köflum evrópska efnahagssvæðisins kippt úr sambandi